Le Conseil ne respecte pas ses obligations en envisageant une conclusion des négociations au moment où le Parlement et la Commission seront en pleine reconstitution. Il ne respecte pas le Parlement quand il imagine que son consentement ne sera qu'une formalité. J'en appelle donc au président de la Commission pour dire, avec le Parlement, au président du Conseil Amendez votre programme!.

donnons pas le sentiment d'une Union qui attend toujours le dernier moment. J'en appelle à la Commission, gardienne des traités, pour tout faire afin que les négociations soient démocratiques et fructueuses.